Lo dijo aquí mismo después de la primera visita que hizo allí. Los resultados parece que son más que claros más anexiones territoriales, más violencia, más miseria y la Unión Europea puesta en ridículo.

lo que es ilegal son las armas y los bulldozers que los destruyen. Pero con su declaración hoy aquí, me parece que lo que hace usted es levantar acta del fracaso, no del suyo personal, sí de la Unión Europea. Yo también estuve allí, en los campos de beduinos. No me sorprende pues la declaración reciente del general Dov Sedaka, cuando dijo que la solución para los beduinos no es regularizar su estatus, sino la demolición de sus campos y su traslado a las zonas A y B bajo control palestino. Hoy, la Unión Europea permite en silencio el despliegue continuado de nuevos asentamientos, en contradicción abierta con la ley internacional. ¿Qué vamos a hacer?